Ich möchte es ein wenig anders aufziehen. Ja, es gibt natürlich gewaltige Lücken im europäischen Gesellschaftsrecht, die es zu schließen gilt. Es ist notwendig, diese zu schließen. Das kurzfristig angelegte Shareholder Konzept allerdings ist eine der Hauptursachen der Krise. Die Wirtschafts und Finanzkrise hat uns sehr deutlich gezeigt, dass diese Politik gescheitert ist. Ein Unternehmen muss als soziale Organisation begriffen werden, die Verantwortung für Anteilseigner, Arbeitnehmer, Gläubiger und die Gesellschaft insgesamt trägt. Daher sind Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung essenzielle Voraussetzungen dafür, dass die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen kein Lippenbekenntnis bleibt. Auf jeden Fall muss der Wettbewerb zwischen nationalen und europäischen Rechtsformen gestoppt werden. Sie haben sich zur 14. Richtlinie geäußert, Herr Kommissar. Als Berichterstatterin der jüngsten Entschließung zur 14. Richtlinie bin ich enttäuscht über das nicht angemessene Follow up der Kommission. Ein Verweis auf die 2007 durchgeführte Folgenabschätzung der alten Europäischen Kommission ist nicht angemessen. Ich fordere Sie auf, eine konkrete Maßnahme zu treffen und sich an die Vorgehensweise entsprechend der Vereinbarung zwischen Kommission und Parlament zu halten. Dezidiert möchte ich mich dafür aussprechen, dass die Arbeiten an der europäischen Privatgesellschaft verfrüht in Angriff genommen wurden, von Seiten der Kommission unausgegoren sind und nicht den heutigen Bedürfnissen der Menschen in Europa Rechnung tragen. Vielmehr ist ein europäisches Rahmeninstrument für die Arbeitnehmermitbestimmung notwendig, um das Ziel eines nachhaltigen europäischen Gesellschaftsrechts zu schaffen. Die Entschließung des Rechtsausschusses gibt Ihnen mit, in all Ihren künftigen Initiativen einen stärkeren Stakeholder Ansatz zu verfolgen, die Interessen von Arbeitnehmern, Gläubigern, Mitgliedern zu schützen sowie nationale Mitbestimmungs und Schutzvorschriften einzuhalten.